Totodată, Uniunea Europeană și Canada trebuie să și intensifice cooperarea în domeniul comunicațiilor electronice și al tehnologiei informației. Subliniez că, în domeniul transporturilor, Parlamentul European a aprobat încheierea a trei acorduri între Uniunea Europeană și Canada un acord cadru privind transportul aerian, un acord privind siguranța aviației civile și un acord privind registrul cu numele pasagerilor, toate aceste acorduri fiind considerate ca exemplare pentru fiecare categorie de acorduri în parte. Aceste acorduri facilitează crearea unei piețe unice a transportului aerian între Uniunea Europeană și Canada, în care investițiile ar putea circula liber și în care companiile aeriene europene și canadiene ar putea furniza servicii aeriene fără niciun fel de restricții, inclusiv pe piețele interne ale celor două părți. Acordul cadru privind transportul aerian cuprinde o eșalonare treptată a drepturilor de trafic și a oportunităților de investiții, precum și cooperarea la scară largă cu privire la o serie de aspecte printre care siguranța, securitatea, aspectele sociale, interesele consumatorilor, mediul, gestionarea traficului aerian, ajutoarele de stat și concurența. Toate aceste acorduri bilaterale și mai ales un acord economic și comercial cuprinzător dintre Uniunea Europeană și Canada se bazează pe un spirit de încredere și cooperare între părți. Același spirit de încredere și cooperare trebuie, însă, să se manifeste și în privința asigurării regimului de călătorii fără viză în Canada pentru toți cetățenii Uniunii Europene.

Solicităm ca încheierea unui acord economic și comercial cuprinzător între Uniunea Europeană și Canada să se realizeze doar în condițiile în care toți cetățenii Uniunii Europene, deci și cetățenii României, Bulgariei și Cehiei vor beneficia în mod nediscriminatoriu de regimul de călătorii fără viză în Canada.